Herr Fest, wissen Sie, dass in vielen Budgetbereichen 98 des Geldes ordnungsgemäß ausgegeben werden und von den entsprechenden Verwendern ordnungsgemäß verwendet werden?

Wogegen wir uns hier und heute wenden, ist, dass es einige wenige gibt, die versuchen, in großem Ausmaß Missbrauch mit EU Fonds zu betreiben. Gegen das wenden wir uns ganz konkret und dafür werden wir weitere und zusätzliche Maßnahmen ergreifen und sind bisher Jahr für Jahr immer ein Stückchen besser geworden. Also für pauschale Verunglimpfungen bitte ich Sie Würden Sie dann mal einfach die Frage beantworten, ob Sie es überhaupt wissen?